Spoštovani! Prihajam iz družine, ki ima dolgo tradicijo v vrstah gasilcev. In sicer so podporniki, smo podporniki, so bili tudi aktivni tako kot moj ded, moj oče, vsi strici, sin delujejo na področju gasilstva aktivno. Gasilci Prostovoljnega društva Kamniška Bistrica. Tako kot marsikateri drugi gasilci se spopadajo z raznoraznimi težavami, vendar upam, da nas ne poslušajo v tem trenutku, ko preveč govorimo in premalo storimo. Solidarnost, prostovoljstvo to sta dve besedi, ki sta se mogoče malo že izgubili. Upam, da se vsi zavedamo, da hočemo vsi, tako kot mi, kot vi, kot vsi ostali našim gasilcem pomagati na najboljši način. Vendar ne čez vse ovire kar na silo, kar zdajle takoj. Ampak z nekim premišljenim dejanjem. Jaz bi rada videla, da vsi gasilci, ki nas rešujejo v neurjih, prometnih nesrečah, požarih, vetrolomih, žledolomih in še ne vem, kaj bi lahko naštela, konec koncev rešujejo tudi mačke z dreves in tako naprej. Opravljajo plemenito delo in svoja življenja izpostavljajo za nas vse. Solidarno, prostovoljno. Sto petdeset let je tradicija našega gasilstva, kot smo slišali, in ima že, bomo rekli, nekje najvišji možni vrh te solidarnosti in pomoči. Med svetovnimi preglednicami sodijo naši gasilci v sam vrh. Imajo neko pripadnost. Opozarjali so me na terenu. Imajo težave. Imajo premalo denarja za obleke. Premalo denarja za nova vozila. Vendar vejo, da tudi oni pridejo na vrsto. Da se bo tudi enkrat za njih našel denar. In jaz osebno sem vesela, da se med gasilci vključuje vedno več mladih. Ne razmišljajo: A bomo dobili denar? Ampak vejo, da pridejo na vaje, tekmujejo in poskušajo izboljšati svoje veščine, da pomagajo ljudem naprej. Prav zaradi tega je še kako pomembno, kakšen zakon bomo poslanci sprejeli. Jaz tega zakona ne bom podprla, se bom pa zavzemala za to, da se v celoti prenovi Zakon o gasilstvu, kjer bodo vključene vsebine, ki so del predloga poslanske skupine Liste Marjana Šarca. Obenem bi izkoristila še priliko, spoštovani poslanci in poslanke, Slovenci in Slovenke! Smo v predprazničnih dnevih, in če se še niste odločili, kam nameniti del dohodnine za donacijo nič celih pet odstotka, izpolnite obrazec namenitev dela dohodnine za donacije. Na internetu najdete ta obrazec. Na straneh FURS-a. Izpolnite ga in namenite nič celih pet odstotka za gasilce. Verjeli ali ne, okrog pet milijonov evrov je bilo prejšnje leto nerazporejenih. Lahko bi jih dobili gasilci. Zato se nemudoma poskušajte do konca leta zazreti vase, izpolnite te obrazce in jih pošljite na FURS. Vi si lahko izberete gasilsko društvo prostovoljno, svojega kraja. Lahko iz sosednje vasi. In s tem boste pomagali, da si bodo lahko gasilci lažje kupili obleke, s katerimi se bodo zaščitili, ko bodo reševali mogoče vas ali mene ali kogarkoli, zaščitili bodo svoja življenja, ko jih izpostavljajo za druge. In naj še zaključim, ne pozabimo na solidarnost in na vse te, bom rekla, prostovoljne ure, ki jih naši gasilci namenjajo za nas. In še, gasilski pozdrav: "Na pomoč!"